è stata condotta sul tema dell'immigrazione e gli euroscettici e i populisti hanno insistito sull'incapacità dell'Unione europea di affrontare con efficacia la crisi migratoria. Ebbene, Commissione e Parlamento europeo hanno lavorato duro sul pacchetto di misure per migliorare la gestione e la protezione delle frontiere esterne.

Sono dell'idea che la creazione di una Guardia costiera e di frontiera europea sia un passo legislativo fondamentale per due ragioni. Il primo è di carattere puramente di principio, perché davanti a sfide così grandi, come quella della migrazione, l'integrazione e la cooperazione nell'ambito del controllo delle frontiere produce maggiore efficacia.